Pewnie podobnie jak część z Państwa obecnych na tej sali czy w Parlamencie miałem okazję odwiedzić Tajwan kilka miesięcy temu.

Przede wszystkim zobaczyłem, że jest to kraj demokratyczny. Spotkałem się z przedstawicielami dwóch głównych partii politycznych, co jest potwierdzeniem tego, że istnieje tam normalna demokracja, normalna konkurencja polityczna, normalne demokratyczne wybory. Trzeba to podkreślić, dlatego, że nie we wszystkich krajach kontynentu azjatyckiego mamy do czynienia z tego typu zasadami. Zobaczyłem oczywiście niezwykle zaawansowaną technologię i niezwykle wysoko rozwiniętą gospodarkę.

Myślę, że warto wziąć pod uwagę pewne fakty z ostatnich kilkunastu miesięcy.

Tajwańskie firmy od kilku lat inwestują miliardy dolarów w Chińskiej Republice Ludowej.